um klukkan ellefu í dag að loknum dagskrárliðnum óundirbúinn fyrirspurnatími fer fram umræða utan dagskrár um skerðingu lífeyrisréttinda og stöðu opinberu lífeyrissjóðanna málshefjandi er háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund